Eigenlijk kunnen wij concluderen dat twintig jaar geleden de politiek nog vooropliep, maar dat wij nu in 2012 als politiek hopeloos achterlopen op de bewegingen en de veranderingen die wij in de maatschappij zien. En dat is pijnlijk om te constateren als politiek. Maar wij moeten ook wel kritisch kijken naar de rol van Europa.

Ten eerste de vraag was Europa nou op tijd met het brengen van zijn thema groene economie? Wat bedoelden wij daarmee? En was het niet zo dat voor sommige landen in Europa groene economie vooral business as usual is, met een klein groen randje, en niet die echte overgang naar een nieuwe economie, zoals u er ook over denkt.

Dat is ook het tweede probleem van Europa de geloofwaardigheid. In Rio de Janeiro vragen wij om een echte overstap naar een nieuwe economie. Maar wat doen wij zelf? Kijk hoe wij uit deze crisis komen.

Ook de Commissie geeft alleen maar meer geld om nieuwe wegen aan te leggen in Griekenland en dat zou de manier zijn om uit de crisis te komen?

Wij moeten nu twee zaken doen en dat is heel simpel. Zelf laten zien dat wij echt serieus zijn over de groene economie en ten tweede met die landen die óók willen, zoals Mexico en Zuid Korea, een echte stap maken naar een nieuwe economie.